Mais je suis de ceux qui persistent à penser que les frontières extérieures, parce qu'elles sont communes, ne peuvent pas être contrôlées, morceau par morceau, par chacun des États membres pris séparément. La plupart certains en tout cas n'y arriveront pas.

Je salue d'abord la transformation de Frontex en agence européenne de gardes côtes et de gardes frontières. Je salue l'introduction d'un droit d'intervention européen en cas de carence manifeste d'un État membre à faire ce que les autres États, légitimement, attendent de lui.